Und dieser Mann hat einen Budgetvorschlag gemacht und ist nicht bereit, diesen Budgetvorschlag zu vertreten.

Meine zweite und letzte Bemerkung Ich weiß, dass viele Regierungschefs und Regierungen jetzt das Gerücht verbreiten, eine Nichteinigung beim Gipfel ist eine Krise für Europa. Und ich sage, eine Einigung unter schlechten Voraussetzungen, das ist die Krise für Europa!

Das können wir nicht akzeptieren!